L'article 6 de cette directive prévoit que les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité. Il appartient donc aux États membres de veiller à la mise en œuvre de la directive et à la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, de contrôler qu'elle est correctement mise en œuvre. Selon l'article 2 de cette directive, un État membre est également compétent pour les programmes diffusés par des organisations établies à l'extérieur de l'Union, si celles ci utilisent une capacité satellitaire relevant de l'État membre. Dans le cas spécifique mentionné par l'honorable parlementaire, le Conseil croit comprendre que la Commission a porté ce dossier à la connaissance de l'autorité française compétente, le CSA, qui l'examine actuellement. Il n'appartient donc pas au Conseil de commenter cette enquête en cours.